Elnök Úr, köszönöm a szót. A most tárgyalt jelentésből világossá válik, hogy az uniós gyógyszerpiac beteg, súlyos egyensúlyhiányban szenved.

A kormányok kötelesek lennének a lakosság égészségvédelme érdekében biztosítani a gyógyszerekhez való hozzáférést, nyilván megfizethető áron.

A gyógyszeripar a világ egyik legjövedelmezőbb üzletágává vált, és sajnos nem kis részben a szellemi tulajdon oltalmának indokolatlan, mesterséges kiterjesztésével.